ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum með síðari breytingum hér er mælt fyrir frumvarpinu í annað sinn en frumvarpið hlaut ekki endanlega afgreiðslu umhverfis og samgöngunefndar alþingis á hundrað fertugasta löggjafarþingi farið var yfir þær umsagnir sem bárust nefndinni og leiddu athugasemdir vegagerðarinnar til dálítilla breytinga á frumvarpinu sem hér er mælt fyrir í frumvarpi þessu er lögð til breyting á gildandi lögum um mat á umhverfisáhrifum en tilgangur breytingarinnar er fyrst og að koma til móts við athugasemdir esa er varða innleiðingu íslands á einstökum ákvæðum tilskipunar áttatíu og fimm þrjú hundruð þrjátíu og sjö e b e markmiðið með frumvarpinu er að uppfylla ákvæði tilskipunarinnar og koma til móts við athugasemdir esa ásamt því að gera einstakar lagfæringar á lög um sem þörf er talin á í ljósi reynslunnar mun frumvarpið hafa þau áhrif að fleiri framkvæmdir þarf að tilkynna til skipulagsstofnunar til ákvörðunar um mat á umhverfisáhrifum umhverfisráðuneytinu bárust athugasemdir esa með bréfi sem dagsett var fyrsta febrúar tvö þúsund og tíu þar er vísað til þess að í ljósi dómsniðurstöðu evrópudómstólsins í máli númer c tvö hundruð fimmtíu og fimm núll átta hafi esa ákveðið að hefja skoðun á innleiðingu e e s efta ríkjanna á tilskipun áttatíu og fimm þrjú hundruð þrjátíu og sjö eða esa gerir athugasemdir við innleiðingu tilskipunarinnar í lög um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund að mati esa uppfyllir ísland ekki ákvæði tilskipunarinnar hvað varðar þau viðmið sem koma fram í fyrsta og öðrum viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum athugasemdirnar fjalla um þau viðmiðunarmörk framkvæmda er varðar stærð og staðsetningu framkvæmdanna sem er að finna í umræddum viðaukum enn fremur gerir esa athugasemd við orðalag nokkurra annarra ákvæða viðaukanna evrópudómstóllinn hefur fjallað um ákvæði tilskipunarinnar í nokkrum dómum sínum og var túlkun evrópudómstólsins á tilskipuninni skoðuð og tekið mið af niðurstöðu dómstólsins í þeim málum við vinnslu frumvarpsins helstu nýmæli í frumvarpinu eru þau að gerð er tillaga um að framkvæmdir þær sem eru matsskyldar samkvæmt fimmtu grein laganna og tilkynningarskyldar til ákvörðunar um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt sjöttu grein laganna verði flokkaðar í þrjá flokka flokk a b og c í flokk a falla þær framkvæmdir sem eru matsskyldar samkvæmt núgildandi lögum og finna má í fyrsta viðauka laganna í flokki b er að finna þær framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt núgildandi lögum og falla undir öðrum viðauka í flokki c eru þær framkvæmdir sem fallið hafa utan viðmiðunarmarka þeirra framkvæmda sem tilgreindar eru í öðrum viðauka og nauðsynlegt þykir í ljósi athugasemda esa að bæta við viðauka gildandi laga lagt er sem sé til að í stað þriggja viðauka verði tveir viðaukar í fyrsta viðauka verða tilgreindar þær framkvæmdir sem falla í tilgreinda flokka a b og c en í öðrum viðauka er að finna ákvæði þau sem eru í þriðja viðauka núgildandi laga með viðbótum þannig að um einfaldari framsetningu er að ræða gerðar eru breytingar á einstökum ákvæðum viðaukanna til að þau falli betur að ákvæðum tilskipunarinnar og þótti ástæða til að gera orðalag skýrara á nokkrum stöðum enn fremur er gerð breyting á þriðju grein laga númer hundrað og fimm tvö þúsund og sex um umhverfismat áætlana í lögum um umhverfismat áætlana segir að lögin gildi um umhverfismat þeirra skipulags og framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marki stefnu er varði leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund áætlanir með framkvæmdum sem falla undir c flokk framkvæmda eru ekki taldar marka stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda og eru því undanskildar umhverfismati áætlana gerð er tillaga að breyttri uppsetningu fyrsta viðauka þar sem framkvæmdir samkvæmt núgildandi fyrstu og öðrum viðauka eru númeraðar framkvæmdir eru flokkaðar saman og tilgreint er hvort viðkomandi framkvæmd falli í flokk a b eða c í frumvarpinu er gerð tillaga að mismunandi málsmeðferð hvers flokks framkvæmda fyrir sig varðandi matsskyldar framkvæmdir sem er að finna í fyrsta viðauka núgildandi laga og gerð er tillaga um að falli í flokk a verður um óbreytta málsmeðferð að ræða frá núgildandi lögum hvað varðar þær framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt núgildandi öðrum viðauka laganna og gerð er tillaga um að falli í flokk b verður einnig um óbreytta málsmeðferð að ræða fyrir þær framkvæmdir sem fallið hafa utan viðmiðunarmarka núgildandi laga og gerð er tillaga um að verði tilkynningarskyldar og falli í flokk c í samræmi við athugasemdir esa er í frumvarpi þessu gerð tillaga að einfaldari málsmeðferð en lagt er til varðandi þær framkvæmdir sem falla í flokk b markmið einfaldari málsmeðferðar í flokki c er að stytta þann tíma sem tekur skipulagsstofnun að taka ákvörðun um matsskyldu gerðar verða vægari kröfur til framkvæmdaraðila um skil á gögnum með tilkynningu um framkvæmdir í flokki c til skipulagsstofnunar enn fremur er gert ráð fyrir styttri tímafrestum fyrir skipulagsstofnun fyrir þessar framkvæmdir til að taka ákvörðun um matsskyldu og verður stofnuninni heimilt en ekki skylt að leita umsagnar vegna slíkra framkvæmda með framangreindum breytingum verður komið til móts við athugasemdir esa virðulegur forseti ég hef rakið hér meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar